herra forseti það má nú byrja á því að segja að það virðast vera prófkjör víða í gangi núna því ekki eru þingmenn staddir í þingsal en ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um um skyldu lánastofnana í meirihlutaeigu ríkisins til að leita tilboða í innleyst fyrirtæki og eða rekstrareiningar alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast með tilmælum og lagasetningu til um að lánastofnunum í meirihlutaeigu ríkisins verði jafnan skylt að leita tilboða við sölu á fyrirtækjum sem lánastofnunin innleysir að hluta eða í heild svo og við sölu á einstökum rekstrareiningum viðkomandi rekstraraðila skal jafnan tekið hæsta tilboði enda séu viðunandi tryggingar lagðar fram fyrir greiðslu kaupverðs í greinargerðinni stendur við hrun íslenska bankakerfisins hefur fjöldi fyrirtækja og rekstrareininga komist á forræði skilanefnda bankanna eða stjórna nýju bankanna sem urðu til eftir hrun þeirra eldri nú er meðal annars unnið að því að ákveða hvað gera skuli við innleystar eignir sem bankarnir hafa tekið í sína vörslu það hlýtur að vera keppikefli að hámarka verðið sem fæst fyrir þessar eignir að undanförnu hafa borist fréttir af því að skilanefndir ætli sér að selja einstakar eignir án þess að bjóða þær út á almennum markaði meðal annars berast fréttir af því að einstaklingar sem höfðu með þessar eignir að gera með einum eða öðrum hætti gangi nú fyrir þegar endursala þeirra er ákveðin slíkt er að mati flutningsmanna andstætt góðu viðskiptasiðferði með þessari aðferð er sniðgengin sú leið að leita eftir hæsta verði auk þess sem áhugasömum kaupendum er mismunað með þessari þingsályktunartillögu er leitast við að koma í veg fyrir að ríkissjóður verði af umtalsverðum upphæðum með því að reyna ekki að lágmarka þann skaða sem þegar er orðinn í efnahagsfárinu þessari þingsályktunartillögu vil ég að verði vísað til efnahags og skattanefndar að lokinni fyrstu umræðu en megintilgangurinn með þessari þingsályktunartillögu er að reyna að minnka skaða sem ríkið verður fyrir í þessari miklu gjaldþrotahrinu sem hefur átt sér stað á síðustu mánuðum og mun jafnvel aukast á næstu mánuðum meðflutningsmenn mínir á þessari tillögu eru háttvirtir þingmenn guðjón a kristjánsson formaður frjálslynda flokksins og jón magnússon fyrrverandi félagi okkar í frjálslynda flokknum ég vona að þessi tillaga fái afgreiðslu í efnahags og skattanefnd og geti orðið að lögum fyrir þinglok